2008 ban az Európai Parlament először osztotta ki az Ifjúsági Károly díjat, és akkor egy magyar alapítvány nyert, a Rákóczi Alapítvány, amelynek a tevékenysége már a 90 es évek elejére húzódik vissza, és ukrajnai, szlovákiai, romániai és szerbiai fiatalokat hív meg mintegy három hétre, hogy ismerkedjenek Magyarországgal, ismerkedjenek a történelemmel, ismerkedjenek az emberi jogokkal. És ezek a fiatalok, nem csak egyszer találkoznak ezen a három héten, hanem a kialakult barátságok évről évre több alkalommal is spontán utótalálkozókkal járnak. Idén megmutatták, hogy ismerik az európai gondolkodást, és az önkéntesség évében egy szerbiai kis faluba ment el több mint száz fiatal, és nekilátott, és rendbe tette ennek a falunak a sporttelepét, lefestette az ülőkéket és a kerítést. Azt gondolom, hogy az európai gondolatról lehet szépeket mondani és lehet cselekedni.